mörgu leyti magnþrungin ræða hjá háttvirtum þingmanni helga hjörvar sem hann hélt hér áðan og hann kom mjög mikið inn á evrópusambandið og hversu mikils virði það samstarf væri hversu vel þessar þjóðir bökkuðu hver aðrar upp þá sameiginlegu samfélagslegu ábyrgð sem þessar þjóðir deila með sér og ég get að mörgu leyti tekið undir það ég er enginn sérstakur aðdáandi evrópusambandsins en enginn sérstakur andstæðingur heldur mér hefur þó fundist að undanförnu að

hlustaði ég var að spá í það eða ég hefði spurt helga hjörvar að því í gær háttvirtan þingmann að ef upp kæmi bankakreppa í danmörku hefði honum ekki þótt líklegast að stuðningur hefði komið frá hinu evrópska efnahagssvæði